Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce débat est très important et je vous remercie, Monsieur Simpson, de l'avoir provoqué. Je veux rappeler deux ou trois choses avant d'aller un peu plus loin dans mes réponses. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme chacun, objectivement, doit le reconnaître, cette réforme, cette ouverture maîtrisée des services postaux, n'a été faite ni dans le secret, ni dans la précipitation, ni par hasard, mais avec des validations démocratiques régulières et le soutien de tous les gouvernements.

Nous en sommes là. C'est une mise en place progressive. Il y a eu mes services me le rappelaient une vingtaine d'études sectorielles.

Les choses se font progressivement et par étape. Voilà le premier point. Deuxième point je sais ce qu'il y a dans les traités et dans les textes. Mme Auconie rappelait un mot très important je me suis battu comme l'un des rédacteurs de l'ancienne constitution et du nouveau traité de Lisbonne j'étais commissaire européen à l'époque, chargé des réformes institutionnelles pour mettre les mots cohésion territoriale dans le traité. Et cela n'a pas été facile. Ce sont des mots qui veulent dire quelque chose. Comme il y a dans le traité de Lisbonne des mots nouveaux sur la sécurité ou la protection des missions de service public. Ce sont des mots auxquels j'attache de l'importance, au delà et en plus de mes convictions personnelles, que je veux bien rappeler d'une phrase je ne crois pas que l'Europe se résume à une grande zone de libre échange. L'Europe ce n'est pas seulement le grand marché. C'est un espace commun de vie économique, sociale et humaine. Et je suis revenu à la Commission européenne avec cette conviction.

Voilà ce qui est dans le traité. Je ne l'oublie pas et je le rappellerai, le cas échéant, à tous ceux qui l'auraient oublié.

Franchement, je ne crois pas je le dis à Mme Wils et à d'autres qu'un moratoire ou un blocage brutal de cette évolution serait utile. Cela créerait, de mon point de vue, une insécurité dommageable pour les entreprises et pour les utilisateurs et au total ce ne serait pas responsable. Mais, ayant dit cela, ayant donc confirmé que le processus va se dérouler, nous avons un devoir de vérifier qu'il se déroule correctement et conformément à ce qui est écrit dans les textes des directives et dans le traité de l'Union européenne.

il y a des mots importants dans les textes qui doivent renforcer la prestation de service universel.

Voilà des mots que je n'oublie pas non plus. L'inclusion des conditions de travail est aussi inscrite comme exigence essentielle qui doit être prise en compte dans le cadre de l'autorisation ou l'agrément des opérateurs postaux. En ce qui concerne la protection sociale

Je pourrais multiplier les exemples de phrases et de mots qui sont autant d'exigences pour les États membres, pour les entreprises et pour la Commission, sous le contrôle de votre Parlement et du Conseil. Je voudrais dire aussi un mot sur un sujet qui me touche, parce que j'ai été l'élu, pendant vingt ans, d'un territoire rural et même très montagnard, où nous savons l'importance des services publics pour les personnes les plus isolées ou les plus faibles.

En ce qui concerne les zones rurales, je veux rappeler que s'il n'y a pas le respect, par les États membres, de certaines exigences minimales, la Commission fera usage de tous les instruments à sa disposition pour garantir que les États membres assurent cette prestation des services postaux de base, notamment dans les zones rurales au titre de cette cohésion territoriale. Je vois bien que nous devons aller de l'avant, sans fuite en avant, mais vérifier que ce qui est indiqué dans les textes, dans le traité, est respecté.

Je confirme que nous allons, cette année, procéder à une première étude Monsieur El Khadraoui, à la fin de cette année en cours qui fournira à toutes les parties prenantes une analyse sur les dernières évolutions des marchés postaux et couvrira également les tendances les plus récentes de l'emploi. Nous ne nous arrêterons pas là il y a le rapport officiel que nous devons présenter au Parlement et au Conseil en 2013, lorsque l'ensemble de la directive sera mis en place par l'ensemble des États membres. Et puis il y a ce groupe de dialogue des utilisateurs, auquel vous participerez, comme les syndicats, comme les entreprises et comme les utilisateurs eux mêmes, qui entendra le groupe des régulateurs et qui fera un examen des études d'évaluation fournies par la Commission.

les citoyens et les utilisateurs. J'attacherai autant d'importance que vous à l'objectivité, à la précision, à l'honnêteté des études d'évaluation. Et puisque je parle de sincérité, je reprends un mot

Voilà pourquoi ces études et la publicité que nous en ferons, les débats que nous créerons autour de ces études notamment dans ce groupe de dialogue des utilisateurs sont importants. Je m'attacherai à ce que l'on soit juste avec l'Union européenne et les décisions que nous avons prises en commun. Quand on parle d'emplois dans les services postaux, quand on parle de la qualité de la distribution, quand on parle de cohésion territoriale, quand on parle de protection sociale, qu'est ce qui est dû aux décisions européennes? Qu'est ce qui est dû aux décisions des entreprises? Qu'est ce qui est dû aux décisions politiques des gouvernements? Il faut dire qui est responsable de quoi et ne pas rendre responsable l'Union européenne de tout ce qui se passe sur le terrain. Voilà aussi pourquoi je veux aller au bout de ce travail de débat et d'évaluation. Et voilà aussi pourquoi, Madame Durant, Mesdames et Messieurs, je présiderai personnellement l'installation du groupe de dialogue des utilisateurs, pour démontrer la sincérité et le volontarisme de la Commission dans ce domaine qui est au cœur de ce grand